um úttekt á öryggisbúnaði vestmannaeyjaferjunnar herjólfs herjólfur hefur reynst ágætlega í þau tæp tuttugu ár sem hann hefur verið í notkun en það er löngu kominn aldurstími á skipið og þó því sé haldið úti enn þá og verði um einhver missiri enn þá vonandi ekki meira en eitt tvö ár í tengslum við

er mikilvægt að tryggja að allir þættir

baráttumönnum í öryggismálum þeim sigmundi jóhannssyni uppfinningamanni og teiknara og friðrik ásmundssyni fyrrverandi skipstjóra og skólastjóra stýrimannaskólans í eyjum fyrir hönd félags áhugamanna í vestmannaeyjum um öryggismál sjómanna að alvarlegar brotalamir séu í öryggisbúnaði vestmannaeyjaferjunnar herjólfs víst er miðað við að lífaldur ferja af svipaðri gerð og herjólfur sé um fimmtán ár en nú er skipið sem sagt að ná tuttugu ára aldrinum það skiptir miklu máli að huga vel að þessu og tryggja að allir þættir séu í lagi í þessari þingsályktun eru talin upp ein ellefu atriði sem þurfi að huga að og að lokinni þessari umræðu óska ég eftir að málinu sé vísað til samgöngunefndar með það auðvitað í huga að það komist síðan á borð innanríkisráðherra til þess að fylgja eftir úttekt sem er ástæða til að gera að minnsta kosti að eyða öllum vafa í þeim efnum þess verður að gæta númer eitt tvö og þrjú í öllu er lýtur að sjósókn og farþegaflutningum um sjó að öryggi sé í